Porque la Unión Europea necesita aumentar su influencia global y eso, sin duda alguna, requiere nuestra determinación y unidad de acción. China ejerce su competencia desleal porque se le permite y se le ha permitido. Somos socios estratégicos, pero también competidores. Y competimos en el mismo tablero internacional con diferentes reglas.

Nuestras relaciones comerciales y de inversión tienen que basarse en la reciprocidad y debemos proteger nuestra economía de las distorsiones que ocasiona la política industrial china y de las restricciones que impone a nuestras empresas europeas. El nuevo Reglamento sobre el control de las inversiones tiene que implementarse con diligencia, y el nuevo instrumento de contratación pública internacional, ver la luz cuanto antes. Pero también debemos profundizar nuestras relaciones con China, basadas en el diálogo y en la confianza mutua, y trabajar conjuntamente para combatir el cambio climático, la defensa del multilateralismo y la reforma de la OMC.